Ein offenes Internet und die Gewährleistung eines diskriminierungsfreien Zugangs für alle sind unabdingbare Voraussetzungen für Kommunikations und Informationsfreiheit, für Medienpluralismus und Meinungsvielfalt.

Weiteres Zuwarten birgt die Gefahr in sich, dass seitens der Netzbetreiber Fakten geschaffen werden, die hinterher nur schwer wieder zu korrigieren sind. Gewünscht hätte ich mir auch ein sehr klares und eindeutiges Verbot von Kontrollen der Inhalte von Datenpaketen. Die Hintertür, die die Entschließung hier offen lässt, hätte ich gerne schon heute geschlossen. Und ich entnehme der Diskussion, dass viele Kolleginnen und Kollegen hier mit mir einer Meinung und glaube, daran sollten wir weiterarbeiten.